Monsieur le Président, j'avoue que je comprends les citoyens qui commencent à ne plus nous faire confiance, à nous, les élus européens. Lors de cette session, le Parlement européen sera amené à voter un accord commercial avec une dictature, au nom des droits de l'homme.

On sait très bien que le gaz fossile contribue à un quart du réchauffement climatique. En plus, le gaz fossile que vous voulez soutenir est un gaz qui soutient la fracturation, hautement polluante et dangereuse pour l'air, pour l'eau et pour la santé. Soyons cohérents avec nos engagements et les engagements qui sont demandés non seulement par les citoyens, mais aussi par les scientifiques.